De aceea, susțin că este nevoie de reglementări clare privind comerțul cu armament la nivel internațional. Am depus și un amendament în care am subliniat utilitatea prevederilor concrete privind marcarea armelor. Totodată, am pus în evidență necesitatea măsurilor suplimentare, pentru a asigura trasabilitatea de la producător la utilizatorul final.

Adoptarea unui instrument juridic multilateral va permite aplicarea unor standarde crescute și mai multă transparență în acest domeniu. Însă, pentru ca noul tratat să își atingă obiectivele, el trebuie să includă prevederi concrete cu privire la mecanismele de responsabilitate. Subliniez, în acest context, nevoia de a acorda o atenție sporită prevenirii și combaterii traficului ilegal de arme.